Madame, avec ce genre d'enquête, on serait surpris parce que je pourrais vous renvoyer la pareille. On condamnait Marine Le Pen pour ses attachés, on découvre aujourd'hui que M. Schulz a fait bien pire pour du détournement d'argent, et ce même Parlement, lorsque M. Farage demandait qu'il n'y ait pas de discrimination et qu'il y ait des enquêtes sur tout le monde, les refuse, et vous en faisiez partie.